In diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn die Mitgliedstaaten hier vor allem darauf achten, dass auch in den Gesundheitsberufen dementsprechende Regelungen geschaffen werden. Wir wissen, dass der Gesundheitstourismus auch in Europa eine wichtige Rolle spielt, und deshalb ist die Anerkennung der Berufsqualifikation in Verhältnismäßigkeit ein wichtiger und richtiger Schritt in die richtige Richtung. In dem Sinne möchte ich mich bei allen beteiligten Kollegen bedanken.